ég býð alþingismenn velkomna til starfa hér í þingsalnum þær tvær vikur sem þetta löggjafarþing verður enn að störfum jafnframt þakka ég þingmönnum fyrir öflugt starf frá því um miðjan ágúst á vettvangi þingnefndanna það starf mun skila sér í nýrri löggjöf næstu dagana ég vil jafnframt nota þetta tækifæri til að óska þeim sem nú setjast á ráðherrabekk til hamingju með embætti sín og læt í ljósi þá ósk mína að farsæld fylgi störfum þeirra í framtíðinni enn fremur þakka ég þeim sem úr ráðherrasætum víkja fyrir gott samstarf einkum þeim sem jafnhliða breytingunum á ríkisstjórn eiga ekki stöðu sinnar vegna lengur sæti á alþingi